herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex sem dreift hefur verið á þingskjali sjö hundruð níutíu og fjögur uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og uppgjör og ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok byggjast í meginatriðum á sömu vinnureglum og áður í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er birt yfirlit yfir talnagrundvöll þess yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og sex fyrir ríkissjóð í heild og einstök viðfangsefni það er fluttar stöður fjárheimilda frá fyrra ári fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar heimildir innan ársins og breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna samkvæmt þessu frumvarpi því næst eru tilgreind útgjöld samkvæmt ríkisreikningi og loks staða fjárheimilda í árslok það er mismunur fjárheimilda og reikningsfærðra útgjalda heildarfjárheimildir ársins tvö þúsund og sex námu þrjú hundruð fimmtíu og þremur milljörðum króna en útgjöld samkvæmt reikningi voru þrjú hundruð fjörutíu komma tveir milljarðar og er fjárheimildastaða í árslok því jákvæð um tólf komma átta milljarða króna í frumvarpinu er að vanda lagt til að stöður fjárheimilda í árslok verði annað hvort felldar niður samanber aðra grein frumvarpsins eða fluttar til næsta árs samanber fylgiskjal fyrstu í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana og verkefna vegna frávika ríkistekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga samanber nánari skiptingu í sundurliðun fyrsta alls er lagt til að fjárheimildir hækki um níu hundruð sextíu og tvö komma sex milljónir króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með ríkistekjum nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis til að breyta fjárheimildum stofnana með því að ráðstafa mörkuðum skatttekjum og öðrum ríkistekjum þeirra ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt ríkisreikningi eða hver metin fjárþörf reyndist vera við skil ríkissjóðs mörkuðum tekjum til stofnana almennt gildir að útgjaldaheimildir fjárlagaliða hækka hafi lögboðnar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldunum reynst vera meiri en áætlað var í fjárlögum en lækka hafi tekjurnar reynst vera minni þetta á þó ekki alltaf við því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana af þessum sökum í þeim tilvikum þegar ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar á þann veg að breytingar í tekjum hafi beinlínis áhrif á kostnað í annarri grein frumvarpsins er sótt um heimildir til að fella niður stöður fjárheimilda í árslok er þar bæði um að ræða ónýttar fjárveitingar og gjöld umfram heimildir nánari skipting á niðurfelldum stöðum fjárheimilda er sýnd í sundurliðun annars gert er ráð fyrir að á rekstrargrunni falli niður alls fimm þúsund sex hundruð og nítján komma sex milljónir króna umframgjöld en á greiðslugrunni falli niður þrjú þúsund hundrað og tíu komma sjö milljónir króna afgangsheimildir þessi munur milli rekstrargrunns og greiðslugrunns stafar að stærstum hluta af því að niður falla umframgjöld á fjárlagaliðum sem ekki hafa áhrif á útgreiðslur svo sem á liðum lífeyrisskuldbindinga og afskrifaðra skattkrafna í samræmi við ákvæði þrítugustu og sjöunda og fertugasta og fimmtu grein laga númer um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö er í fylgiskjali eins með frumvarpinu birt yfirlit yfir stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og sex sem færast yfir til ársins tvö þúsund og sjö gert er ráð fyrir að í heildina tekið flytjist tæplega átján komma fimm milljarða króna jákvæð fjárheimildastaða yfir til ársins tvö þúsund og sjö tilgangur með yfirfærslu á heimildastöðum yfir áramót er einkum sá að hvetja ráðuneyti og stofnanir til aðhalds og styrkari fjármálastjórnar til lengri tíma litið leitast er því við að fækka þeim liðum þar sem staða er að jafnaði felld niður í árslok að minnsta kosti í þeim tilfellum þar sem mögulegt er talið að gera megi ráðstafanir til að bregðast við frávikum í útgjöldum ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok byggja á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld eru bundin til dæmis af lagaákvæðum eða samningum eða frekar á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila í sumum tilvikum kann að vera álitamál hvort fella beri niður stöður einstakra fjárlagaliða eða flytja til næsta árs og við gerð sérhvers lokafjárlagafrumvarps þarf að leggja mat á þessi tilvik ræðst niðurstaðan meðal annars af því hvort talið sé að viðhafa megi stýringu á útgjöldum liðarins þrátt fyrir að tilefni útgjaldanna séu þess eðlis að þau teljist lögbundin sem dæmi um slíka fjárlagaliði má nefna liðinn núll sex til tvö hundruð þrjátíu og eitt málskostnaður í opinberum málum og liðinn núll sex til tvö hundruð þrjátíu og tvö opinber réttaraðstoð en útgjöld þessara liða byggjast í mörgum tilvikum á ákvörðunum og mati þeirra aðila sem fara með forræði viðkomandi mála fyrir hönd ríkisins til dæmis um úthlutun gjafsókna til einstaklinga fremur en að vera beinlínis fastbundin í tilteknum lagaákvæðum staða þessara liða hefur fram til þessa verið felld niður í lokafjárlögum en með hliðsjón af því að gera má ráð fyrir að mögulegt sé að hafa meiri stjórn á útgjöldunum þykir koma til álita að breyta þeirri tilhögun og flytja árslokastöðu þeirra yfir á næsta ár sama gildir um fleiri liði fjárlaga þar sem árslokastöður hafa verið felldar niður í lokafjárlögum svo sem liðinn núll átta til tvö hundruð og sex sjúkratryggingar þar sem útgjöld ráðast að miklu leyti af samningum um kaup á þjónustu þar sem tilgreint er bæði magn og verð ekki er í þessu frumvarpi lagt til að breyting verði á meðhöndlun þessara liða en reikna má með að framvegis verði lögð áhersla á að fækka þeim liðum þar sem staða er nánast sjálfkrafa felld niður í þeim tilfellum þar sem mögulegt er talið að bregðast megi við frávikum í útgjöldum þegar staða í árslok er jafnan felld niður er tilhneiging til þess að slík útgjöld vaxi ár frá ári án þess að hugað sé nægilega vel að því að að stemma stigu við þeim eða leita að hagkvæmari úrlausnum gera verður ráð fyrir að þessi mál séu stöðugt til skoðunar með því að flytja afgangsheimildir stofnana yfir áramót hefur horfið sú tilhneiging sem gætti í eldra kerfi að forstöðumenn leituðust við að eyða öllum fjárheimildum fyrir árslok áætlanagerð hefur batnað og stjórnendur litið til lengri tíma en eins árs við stefnumörkun sína þessi breyting hefur þó ekki verið gallalaus því svo virðist sem sumar stofnanir hafi velt halla af rekstri sínum yfir áramót ár eftir ár og treyst á það að á endanum verði vandinn það mikill að óhjákvæmilegt verði að taka á honum í fjáraukalögum ekkert þarf að vera óeðlilegt við það að halli verði á einu ári í rekstri stofnunar enda sé tekið á honum á næsta fjárhagstímabili en þegar halli safnast upp ár eftir ár ber viðkomandi ráðuneyti og forstöðumanni að taka á vandanum í árslok tvö þúsund og sex voru sjötíu fjárlagaliðir með uppsafnaðan halla sem nam meira en fjögur prósent af fjárheimildum og hjá fjörutíu og tvö þessara liða var hallinn yfir tíu prósent af fjárheimildum þessum liðum hefur fækkað nokkuð frá því sem var í árslok tvö þúsund og fimm en þá voru áttatíu og tvö fjárlagaliðir með halla umfram fjögur prósent og sextíu og fimm liðir með halla yfir tíu prósent ljóst er þó að taka verður þennan vanda föstum tökum ekki síst ef um er að ræða halla á hefðbundnum rekstri ríkisstofnana og mikilvægt er að forstöðumenn og ráðuneyti grípi til aðgerða strax og ljóst er að rekstur stefnir umfram fjárheimildir við undirbúning fjárlaga þurfa ráðuneytin einnig að búa svo um hnútana að tekið sé á vanda þeirra stofnana sem fara ár eftir ár fram úr fjárveitingum annaðhvort með endurskipulagingu á rekstri eða breytingum í forgangsröðun fjárveitinga ég hef hér herra forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og sex og vísast í því sambandi til greinargerðar um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum bæði í fjáraukalögum og ríkisreikningi þá hefur ríkisendurskoðun lagt fyrir alþingi skýrslu um endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og sex